Frau Präsidentin, Frau Ministerin!

Es ist viel erreicht worden Chile gehört mittlerweile zu den stabilsten Ländern in Lateinamerika. Die wirtschaftliche Entwicklung ist sehr positiv gewesen, und wir haben jetzt einen Zeitpunkt erreicht, wo man einfach sagen muss Nach zwölf Jahren muss ein solches Assoziierungsabkommen modernisiert werden. Wir als Europäische Union haben großes Interesse daran, dass der politische Dialog weitergeführt wird, dass wir stärker kooperieren, vor allen Dingen in Bereichen wie sozialer Zusammenhalt, Energiepolitik, Bildungspolitik, Zusammenarbeit da auch mit Forschungseinrichtungen in Europa und in Chile und natürlich auch beim Handel. Die chilenische Präsidentin Bachelet hat darüber hinaus vorgeschlagen, dass in einem neuen Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Chile auch Gender Politik aufgenommen wird und die LGBTI Rechte dort ihren Platz finden. Wir begrüßen das außerordentlich und erwarten vom EU CELAC Gipfel, dass man dieses Engagement, dieses Abkommen zu modernisieren, auch unterstützt und noch mal einen richtigen Schub voranbringt.